Az élelmiszer biztonságról szólva zavaró számomra, hogy az Európai Unió országait egységes egészként kezeli a jelentés.

Hogyan lehetséges, hogy egy csodálatos mezőgazdasági adottságokkal rendelkező országban gyermekéhezésről beszélhetünk?

A másik kérdésem hogyan lehetséges, hogy olyan egészségtelen irányban változott a mezőgazdaságunk, hogy hatalmas területeken ipari jelleggel nyersanyagot állítunk elő, elsősorban valamiféle elnézést a kifejezésért, de gyarmati jelleggel, és ugye a feldolgozása ennek az élelmiszernek külföldön folyik, ott termelik meg azt a profitot, amit aztán megint csak visszahozva Magyarországra a feldolgozott élelmiszert realizálnak magas áron.